A Lisszaboni Szerződést elsőként ratifikáló tagállam, Magyarország nevében szeretnék gratulálni a svéd elnökségnek. Kiváló munkát végeztek és láttunk itt Hável elnök úr személyében egy Európa barát csehet, és elég sok gondot okozott Klaus cseh elnök, aki nem mutatkozott Európa barátnak. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével, az új Bizottság felállításával, a struktúrák felállításával minél előbb végeznünk kellene, hogy az érdemi munkára koncentráljunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Lisszaboni Szerződés először tartalmazza a kisebbségekhez tartozó személyek jogait.